frú forseti nú er komið að leiðarlokum

og mun á eftir afhenda forseta alþingis afsagnarbréf mitt þar sem þetta er síðasti dagur minn á alþingi ástæður afsagnar minnar hef ég tíundað í yfirlýsingu sem ég sendi frá mér í síðustu viku ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þingmönnum fyrir samstarfið á undanförnum árum ég tók sæti eftir kosningar tvö þúsund og sjö og fékk endurnýjað umboð í kosningunum tvö þúsund og níu ég hóf stjórnmálaþátttöku árið nítján hundruð níutíu og fjögur þá ung að árum síðan þá hef ég margt reynt og á vettvangi alþingis hef ég kynnst mörgu góðu fólki og oft átt gott samstarf við fólk úr flestum flokkum ég get fullyrt að langflest það fólk sem ég hef átt samleið með á vettvangi stjórnmálanna er þar til að fylgja eftir hugmyndum sínum og umbjóðenda sinna um betra samfélag og þó ég sé langt í frá sammála þeim öllum tel ég mig lánsama að hafa mátt takast á við hugmyndir fyrst og fremst í stað þess að troða persónulegar illsakir það fylgja því vissulega blendnar tilfinningar að víkja sæti við þær aðstæður sem nú eru uppi í samfélaginu en hér eins og í lífinu sjálfu er það þannig að þegar einar dyr lokast opnast aðrar ég vil nota þetta tækifæri og hvetja þingheim til að taka til endurskoðunar vinnubrögð vinnulag og ekki síst það tungutak sem tíðkast allt of oft í þessum sal til að breyta vinnubrögðum og endurvekja traust þurfa margir að líta í eigin barm óhætt er að segja að stjórnmálaflokkar og stjórnmálastarf verður að taka miklum breytingum á næstunni þeirra sem starfa í stjórnmálum bíður vandasamt verkefni það felst í að gera þær umbætur í samfélaginu sem líklegar eru til að lækna sárin sem hrunið hefur valdið okkur til að sátt megi verða þarf víða að brjóta odd af oflæti og leita eftir megni af því sem sameinar okkur sem manneskjur fremur en því sem sundrar með það fyrir augum vil ég leggja mitt lóð á vogarskálarnar og stíga til hliðar í þeirri von að kraftar okkar allra beinist fyrst og fremst að því að byggja upp réttlátara og betra samfélag ég þakka kærlega fyrir mig megi alþingi íslendinga farnast vel í störfum sínum á þeim vandasömu og viðsjárverðu tímum sem fram undan eru